Hvala za dodatna vprašanja. Kar se tiče sistemskega urejanja, upravljanja z odpadki, smo imeli že veliko pogovorov in razprav. Jaz si se zavedam, da bi radi od mene slišali neko letnico, do kdaj bomo sežigalnico imeli, pol je pa ne bo, pa bom dobil vprašanje, zakaj je nimamo. Jaz mislim, da bomo, da je največji problem pri termični obdelavi odpadkov v Sloveniji socialna dojemljivo nekega takega objekta, ne glede na to, da da enega že imamo v Celju. To, kar smo se nazadnje zmenili, do poletja naslednje leto bomo šli v prvo spremembo Zakona o varstvu okolja, uredili področje odpadkov ter še dva do tri najbolj akutna, potem pa naredili še eno verzijo zakona o varstvu okolja, kjer bomo preostale vsebine uredili. Kar vam lahko za Rakovnik povem je, da bomo lahko sanacijo začeli v letu dva tisoč devetnajst. Če bo šlo vse po planu spet, imamo javni razpis, vemo, da se lahko zavleče. Imamo izvedbo, vemo, da se lahko v nekaterih primerih zavleče. Če bo šlo vse po planu, je rok dve leti, lahko se pa stvari, lahko se pa selve stvari zavlečejo. Register degradiranih območij je na moji prioritetni, prioritetnem spisku tudi v, moji pisarni, tako da vse bomo naredili, da bomo lahko sledil temu, kar sem danes predstavil. Hvala.